Die Überarbeitung des Vergaberechts und die Neuschaffung von Sekundärrecht im Bereich der Dienstleistungskonzessionen sollte ein großes Ziel verfolgen mehr Transparenz zu schaffen, mehr Klarheit, und vor allem Vereinfachung, insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen und die kleinen öffentlichen Vergabestellen wie kleine und mittlere Städte und Gemeinden. Es sollte auch mehr Rechtssicherheit schaffen.

Beim Thema Dienstleistungskonzessionen war ein Thema ganz besonders wichtig, nämlich die Herausnahme des Wassersektors als ein Sektor, der in einer besonderen Weise zu betrachten ist. Wasser ist Lebensgrundlage für uns Menschen, aber nicht nur für uns Menschen. Es ist nicht eine Dienstleistung wie jede andere, die ich einkaufe, sondern es ist eine ganz besondere. Deshalb war es richtig und wichtig, hier auch das Subsidiaritätsprinzip zu beachten, das eigentlich bei allem, was wir hier tun, immer wieder besonders zu beachten ist. Gerade auch in diesem Bereich ist das Subsidiaritätsprinzip, die Entscheidungsfreiheit der Kommunen vor Ort, zu organisieren, damit die Dienstleistung Wasserversorgung für die Menschen mit einer adäquaten Qualität und in ausreichender Sicherheit gewährleistet ist. Das ist ein ganz wichtiges Element. Ich hoffe von daher, dass Ihre Revisionsklausel, die wieder in das Papier hineingekommen ist, nicht dazu führt, dass wir die gleiche Debatte in drei Jahren hier wieder führen werden, sondern dass die Erkenntnis auch der Bürgerinnen und Bürger dass es sich hier um ein besonderes Gut handelt, auch bei der Kommission angekommen ist.